Pero la razón por la cual he pedido la palabra es para señalar que la modificación de este artículo entrará en vigor, con arreglo al procedimiento normal, el próximo día 10 de diciembre, es decir, el primer día del próximo período parcial de sesiones, y que, por tanto, empezará a afectar a aquellos procedimientos legislativos para los cuales la comisión correspondiente aún no haya adoptado, en ese momento, ni el mandato negociador ni la composición del equipo negociador.